þegar koma hér upp þingmenn eins og háttvirtur síðasti ræðumaður sem telur sjálfsagt að alþingi stigi til hliðar að alþingi gefi frá sér stjórnarskrárvaldið og ég held að alþingi hafi í raun og veru virðulegi forseti aldrei komist á það stig að hér standi uppi í þessum ræðustóli í þessum sal þingmenn sem lýsi því sem sjálfsögðum hlut að alþingi stigi til hliðar að standa í þessum ræðustól og telja það sjálfsagt og eðlilegt að óska eftir því að meiri hluti alþingis samþykki að alþingi stigi til hliðar að alþingi gefi frá sér stjórnarskrárvaldið eins og háttvirtur þingmaður lagði til eins og ég segi ég tel að þetta sé einhver mesta niðurlæging sem hefur komið inn í þessa sali enda hefur engum manni dottið þetta áður í hug það hafa komið fram hugmyndir um stjórnlagaþing ráðgefandi stjórnlagaþing en ég fullyrði að það hefur enginn ræðumaður staðið hér og flutt meirihlutatillögu frá nefnd um stjórnarskrármálið sem gengur út á það að alþingi stigi til hliðar og alþingi gefi frá sér stjórnarskrárvaldið þetta eru mikil tíðindi og ill í sögu alþingis þau eru enn verri vegna þess að háttvirtir þingmenn þegar þeir taka sæti á alþingi þá skrifa þeir undir drengskaparheit þar sem segir með leyfi forseta ég undirskrifaður undirskrifuð sem kosinn er þingmaður til alþingis heiti því að viðlögðum drengskap mínum og heiðri að halda stjórnarskrá landsins þetta er það sem þingmenn skrifa undir hér heyrum við síðan þingmenn standa og flytja tillögu frá meiri hluta nefndar um það að alþingi gefi frá sér stjórnarskrárvaldið telja þingmenn virkilega að slíkar yfirlýsingar séu í samræmi við þetta drengskaparheit sem þeir hafa undirritað með því að setjast á þingið þannig að ég ítreka það virðulegi forseti að þetta er niðurlægingartími í sögu alþingis sem við erum að lifa hér og þetta var niðurlægingarræða fyrir alþingi sem háttvirtur þingmaður flutti og ég er undrandi á því að fleiri skuli leggja þessu máli lið sem er til stofnað vegna þess að það þurfti að fá stuðning framsóknarflokksins við minnihlutastjórn minnihlutastjórn sem var mynduð með þeim hætti að það er fullkomlega réttmæt stjórnskipuleg gagnrýni á myndun stjórnarinnar að það hafi ekki verið farið að stjórnskipunarvenju við myndun stjórnarinnar að það skuli hafa verið farið út í það strax á fyrsta degi að ráðast í að mynda minnihlutastjórn er líka brot á öllum stjórnskipunarvenjum sem hér hafa gilt og þarf þá kannski ekki að undra að þetta fólk sem þannig stendur að verki vilji hafa stjórnlögin í höndum einhverra annarra greinilega alveg sama um stjórnlögin alveg sama og segi bara alþingi á að stíga til hliðar alþingi á að gefa frá sér stjórnarskrárvaldið og leggur til og telur að það sé hluti af einhverri kröfu almennings hvar hefur það komið fram

stjórnlagaþingið gæti ákveðið að alþingi yrði lagt niður stjórnlagaþingið gæti gert tillögur um það og samþykktir um það að alþingi hyrfi úr sögunni er það það sem háttvirtir þingmenn stefna að og vilja að stjórnlagaþingið geri eftir að alþingi hefur stigið til hliðar þessi tillaga sem hér er flutt getur jafngilt því

virðulegi forseti þetta eru einkennilegir tímar og að telja að það sé krafa og hluti af endurreisn íslands við núverandi aðstæður að leggja til frumvarp sem gerir ráð fyrir því að alþingi stigi til hliðar og það sé unnt að semja stjórnlög án þess að alþingi eigi þar síðasta orðið og taki þær ákvarðanir og leggi þær tillögur til og þær séu mótaðar í þingsalnum eftir ráðgjöf frá öðrum er alveg dæmalaust það er þess vegna virðulegi forseti sem við sjálfstæðismenn erum á móti þessu máli og eingöngu þess vegna af því að okkur er annt um virðingu alþingis okkur er annt um það heit sem við gefum þegar við setjumst inn í þingsalinn og skrifum undir um það að við ætlum að halda stjórnarskrá íslands í heiðri en við gerum það með því að standa vörð um alþingi við gerum það með því að standa vörð um stjórnarskrárvaldið í höndum alþingis þannig að ég tel að hér séu háttvirtir þingmenn sem að þessu standa þessu óheillaverki á

það er þess vegna sem við sjálfstæðismenn erum á móti þessu frumvarpi og leggjum til að því verði vísað frá hvað lesum við svo við lesum það í vefmiðli í dag að það sé boðað til nýrrar búsáhaldabyltingar fyrir utan húsið síðdegis til að mótmæla því að við ræðum þetta mál það er komin hvatning að stofna til slíks hávaða úti á götunni að við getum ekki rætt málið það liggur fyrir núna hvatning um það tuttugasta janúar var varið alþingi og störf alþingis að lögreglunni þá kom lögreglan og stóð vörð um þingið þannig að við gætum haldið áfram störfum nú stöndum við inni í þessum sal og þurfum að verja heiður alþingis vegna þess að hér inni í salnum er fólk sem leggur til að alþingi gefi frá sér stjórnarskrárvaldið svo ætlar fólk að koma hér og er að boða það í nafni lýðræðis og einhverrar ég veit ekki hvers borgarahreyfingar eins og það heitir koma hér til að við getum ekki talað um þetta og það verði svo mikill hávaði utan dyra síðdegis og í kvöld að við getum ekki talað um þetta þetta er svarið sem meiri hluti nefndarinnar er að verða við með því að leggja til að við gefum frá okkur stjórnarskrárvaldið er þetta það ástand sem menn vilja ég sé ekki betur en það sé ekki veitt fyrirstaða og tekið á málum af þeim þunga sem þarf þá verði alþingi bara ýtt til hliðar í eitt skipti fyrir öll en ekki bara í þessu eina máli þannig að ég hvet háttvirtir þingmenn til að huga að því sem hér er að gerast og hvað hér er á seyði og skoða það í því ljósi sem þarf að skoða það þegar litið er til málsins

heldur en stofna til þessa ófarnaðar í þingsalnum sem gekk vel og þessarar niðurlægingar fyrir alþingi sem hér er lagt til þegar sagt er að hér sé orðið við kröfu sem kemur fram í áliti meiri hluta nefndarinnar kröfu um að alþingi stígi til hliðar og það verið að bregðast við þeirri kröfu með þeim tillögum sem hér eru fluttar að alþingi stígi til hliðar að alþingi víki sæti og aðrir taki að sér að móta og ákveða stjórnarskrá landsins um það snýst þetta mál að kröfu framsóknarflokksins til að þessi stjórn yrði til það var forsenda þess að stjórnin yrði til að minnihlutaflokkarnir sem standa að stjórninni samþykktu þessa kröfu framsóknarflokksins þetta eru stjórnarhættirnir svo segja menn þegar um það er spurt af hverju látið þið þetta yfir ykkur ganga heiðvirðir þingmenn sem auðvitað blöskrar þessi framganga öll þegar spurt er hvers vegna látið þið þetta yfir áður ganga þá er sagt við verðum að þjóna framsóknarflokknum hann veitir ríkisstjórninni stuðning þess vegna verðum við að láta þetta yfir okkur ganga þetta er alveg ótrúlegt mál í raun og veru að við skulum standa hér og þurfa að ræða þetta á síðustu dögum þingsins að það sé aðalmálið að þjónka framsóknarflokknum með þessum hætti framsóknarflokknum sem stóð að því að styðja þessa stjórn eða veita henni skjól fyrir vantrausti á þeirri forsendu að það yrði tekið á brýnustu málum þjóðarinnar og þinginu lyki tólfta mars það var loforðið sem framsóknarflokkurinn gaf þegar hann hóf stuðning við þessa ríkisstjórn að það yrði aðeins einbeitt sér að þessum brýnustu málum sem snertu hag heimila og fyrirtækja og þinginu lyki tólfta mars svo það gæfist kostur á því að fara í kosningabaráttu og leggja mál fyrir þjóðina nei nú erum við hér annar apríl og það veit enginn hvenær þinginu lýkur og það hafa farið langar umræður fram í dag um það að nauðsynlegt væri að taka önnur mál fyrr á dagskrána af því að þetta mál skipti hag heimila og fyrirtækja engu það hefur verið haft að engu út af hverju háttvirtir þingmenn vegna þess að það er enn verið að þjóna framsóknarflokknum það er enn verið að láta undan kröfu framsóknarflokksins um að þvæla þessu máli og kröfunni um það að alþingi til hliðar það er krafan á þeim forsendum af því að þessi ríkisstjórn vildi að alþingi stigi til hliðar að alþingi léti frá sér stjórnarskrárvaldið til að hægt væri að mynda minnihlutastjórn sem færi á skjön við þingræðisregluna og síðan að halda þinginu með þeim hætti sem við höfum kynnst og síðan þurfum við að standa hér og það er neitað að laga dagskrá þingsins að eðlilegum kröfum þingmanna til að taka fyrir önnur mál heldur en sett umræða um þetta að alþingi stigi til hliðar hver er krafan að verða við kröfunni um að alþingi stigi

í salnum þá verður lögreglan að koma aftur en lögreglan er bara húsið fyrir utan en það er ekki það sem er að gefist í þessum sal það er undir okkur þingmönnum sjálfum komið og ætlum við virkilega að túlka það sem hefur gerst á þann veg að við eigum að slá af þetta vald alþingis og gefa frá okkur stjórnarskrárvaldið er það niðurstaðan vorum við kjörin til þingsins á þeim grundvelli var það þess vegna sem við undirrituðum drengskaparheitið um að standa vörð um stjórnarskrána til að láta undan og stíga til hliðar þegar þessir atburðir gerðust og segja þingið verður að stíga til hliðar til að bankarnir komist komist á skrið

ekki haft hugmyndaflug til að láta sér detta það í hug að það væri leiðin til að bjarga bankakerfinu að alþingi stigi til hliðar og gæfi frá sér stjórnarskrárvaldið það hefur engum mönnum dottið það í hug nema framsóknarmönnum og þeim sem stóðu að því að mynda þessa ríkisstjórn og töldu það úrslitaatriði til að stjórnin gæti starfað að tekið yrði á málum með þessum hætti virðulegi forseti

það er niðurlægjandi fyrir alþingi að málum skuli þannig komið núna að þetta sé það sem við þurfum að ræða að ósk framsóknarflokksins til að þessi stjórn haldi lífi og með þeim skilyrðum framsóknarflokksins að það hefði átt að rjúfa þingið tólfta mars og við erum hér

í sérnefndinni höfum skilað áliti sem ég ætla að lesa virðulegi forseti og það segir við meðferð þessa máls hefur verið gengið gegn þeirri venju að undirbúa breytingar á stjórnarskrá á þann veg að leitað sé samstöðu allra flokka þá hefur verið haldið þannig á málinu í sérnefnd um stjórnarskrármál að tillögu minni hluta nefndarinnar um leið til sátta í henni hefur verið hafnað á síðasta fundi sérnefndarinnar lýsti formaður hennar því einfaldlega yfir að tími sátta væri liðinn minni hluti sérnefndarinnar gagnrýnir þessa málsmeðferð harðlega og telur hana eina svo ámælisverða að vísa beri frumvarpinu frá að lokinni annarri umræðu um málið og flytur hér tillögu um það efni virðulegi

er áfangaskýrsla nefndar um endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins íslands frá því í febrúar tvö þúsund og sjö lögð fram af þáverandi forsætisráðherra í

ágrip af þróun stjórnarskrárinnar sem er samin af sérfræðinganefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar eiríki tómassyni prófessor björn thorarensen prófessor gunnari helga kristinssyni prófessor og kristjáni andra stefánssyni sendifulltrúa niðurstaðan í þessum athugun er á þessa leið með leyfi virðulegs forseta áhersla hefur yfirleitt verið lögð á að þróa stjórnarskrána í samstöðu helstu stjórnmálaafla í raun má segja að eina grein stjórnarskrárinnar sem breytt hefur verið í andstöðu við nokkurn hluta þingmanna hafi verið þrítugasta og fyrstu grein hennar sem fjallar um fyrirkomulag alþingiskosninga

að stjórnarskrárbreytingarnar hafa fjallað um vel afmarkaða þætti stjórnskipunarinnar síðan er farið yfir þær tillögur og breytingar sem gerðar hafa verið og því nákvæmlega lýst hvernig að þessum málum hefur verið staðið aðeins tvisvar sinnum frá nítján hundruð og átján hefur verið ágreiningur á milli flokka nítján hundruð þrjátíu og fjögur og nítján hundruð fimmtíu og níu hver var ástæðan vegna þess að meirihlutaflokkarnir voru að breyta stjórnarskránni til að draga úr misræmi í atkvæðavægi og breyta kosningafyrirkomulagi sem var sérstaklega í hag þeim flokki sem var á móti

kosningabaráttunni nítján hundruð fimmtíu og níu eftir að þingið hafði samþykkt í fyrri umferð breytingu á stjórnarskránni og var síðan efnt til kosninga um sumarið og kosið aftur um haustið nítján hundruð fimmtíu og níu ég man vel eftir hvað það var hörð kosningabarátta sjálfstæðisflokkurinn meðal annars klofnaði um þetta því að það voru þingmenn í sjálfstæðisflokknum utan reykjavíkur sem lögðust eindregið gegn því að þessi stjórnarskrárbreyting næði fram að ganga því að þeir töldu að það væri réttmætt að mismuna í þágu íbúa utan höfuðborgarsvæðisins og utan þéttbýlisins en engu að síður náði þessi kosningabreyting og stjórnarskrárbreyting fram vegna þess að menn tóku höndum saman og það var ágreiningur mér finnst það eðlilegur ágreiningur mér finnst eðlilegt að menn greini á um það ef tekist er á um breytingar á fyrirkomulagi eins og því og það liggur í hlutarins eðli að það hljóti að vera ágreiningur ef einn flokkur telur sig hafa hag af því að viðhalda einhverju óréttlæti við jafnvægi atkvæða og kjördæmaskipan þá er sá flokkur að sjálfsögðu á móti því að það sé leitað réttlætis og það er eðlilegt að deilt sé um það en eftir þetta hefur verið leitað samkomulags um slíkar breytingar eins og við vitum og reyndar hafa sumir sagt að ef síðasta breyting að skipta reykjavík í tvö kjördæmi og annað slíkt hefði verið borin undir þjóðaratkvæðagreiðslu þá hefði það örugglega ekki verið samþykkt þar hafi þingmenn og þeir sem um það sýsluðu líklega farið fram úr sér miðað við þörf almennings það er álitaefni og við erum eins og hér kemur fram í okkar greinargerð þá erum við ekki á móti því að breyting á stjórnarskrá verði borin undir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu en við erum á móti þessari aðferð enda stangast hún á við allt það sem gert hefur verið til þessa og stangast á það sem sérfræðingar sögðu árið tvö þúsund og sjö eða rituðu hér þetta er dagsett tvö þúsund og fimm kemur í skýrslu sem er dagsett í febrúar tvö þúsund og sjö þannig

við segjum í okkar áliti minni hlutinn telur einsýnt að þessi flausturslega aðferð við afgreiðslu frumvarpsins megi rekja til pólitískra aðstæðna sem sköpuðust við myndun minnihlutastjórnar jóhönnu sigurðardóttur þegar framsóknarflokkurinn féllst á að verja hana vantrausti gegn því að ákveðið yrði með breytingu á stjórnarskrá og afsala alþingi stjórnarskrárvaldinu og afhenda það stjórnlagaþingi minni hlutinn er eindregið andvígur því að þannig sé vegið að valdi og áhrifum alþingis síðan segir með leyfi forseta þeir stjórnlagafræðingar og lögfræðingar sem koma að því að fjalla um stjórnarskrármál eru á einu máli um að það beri að gefa sér tíma við undirbúning breytinga á stjórnarskrá og það ber að leita samstöðu og samráðs þannig hefur kristrún heimisdóttir lögfræðingur og varaþingmaður samfylkingarinnar sagt í útvarpsviðtali tuttugasta og níunda mars að með þeirri leið sem valin er í frumvarpinu sé verið að leita skyndilausna og hún bætti við alveg eins og útrásaræðið og peningaæðið þá er kannski komið nýtt æði þetta nýja æði felist í því að boða í skyndi til stjórnlagaþings í stað þess að leggja fé í rannsóknir á stjórnarskránni fellur þetta sjónarmið að þeirri almennu skoðun þeirra sem ræða um stjórnarskrármál á fræðilegum grunni að það beri að standa þannig að öllum málum varðandi stjórnarskrána að ekki sé verið að skapa

hvert orð þurfi í raun að vega og meta og skýra samhengi þeirra með skýrum rökum á fræðilegum grunni öll meginsjónarmið voru höfð að engu við gerð og afgreiðslu þessa frumvarps núverandi ríkisstjórn kallaði til þriggja manna hóp á eigin vegum til að vinna að þessu máli sjálfstæðisflokknum var ekki gefinn kostur á að tilnefna mann í hópinn og því ekki gefinn kostur á að taka þátt í því að semja upphaflegu drögin þegar hópurinn hafði unnið saman skamma hríð var lagt fram blað á fundi formanna allra flokka með hugmyndum hans án þess að óskað væri eftir viðbrögðum sjálfstæðisflokksins þessar tillögur voru ekki lengur óbreyttar heldur var þeim enn breytt nokkrum dögum síðar án þess að sjálfstæðisflokkurinn hefði færi á því að koma þar að máli enn var málinu breytt í þriðja sinn án nokkurs samráðs við sjálfstæðisflokkinn virðulegi forseti það hefur komið fram hér í umræðunum að menn hafa hælt sér af þessari málsmeðferð og það hefur komið fram kom fram í sérnefndinni um stjórnarskrármál að það væri bara gott á sjálfstæðisflokkinn að hafa ekki verið með í ráðum það var eiginlega talað þannig til okkar nefndarmanna að

það endurspeglaðist náttúrlega í gerð frumvarpsins og endurspeglaðist í öllum störfum nefndarinnar það brýtur í bága við öll skynsamleg rök til þess að komast að skynsamlegri niðurstöðu um efni stjórnarskrárbreytinga brýtur í bága við hefðirnar brýtur í bága við þær ábendingar sem hér háttvirtur þingmaður kristrún heimisdóttir setti fram í útvarpsviðtali tuttugasta og níunda mars það má vitna ítarlegar í það ef vill og gefst vafalaust tækifæri til þess hér í umræðunum það brýtur sem sagt í bága við allt það sem menn hér hafa talið skynsamlegt og best ekki bara hér heldur hvarvetna annars staðar þar sem menn fjalla um mál af þessum toga það var til dæmis athyglisvert að heyra háttvirtan þingmann kristrúnu heimisdóttur lýsa því í fyrrnefndu viðtali hvernig thomas jefferson hefði farið að því að semja bandarísku stjórnarskrána og mátti næstum því halda að hún hefði þar verið viðstödd þegar þeir atburðir gerðust sem var að vísu ekki en það kom fram

og komast að þeirri niðurstöðu sem skynsamlegust væri hér er ekki gefinn tími til slíks hér má ekki skrifa neitt og má ekki einu sinni leita sátta í nefndinni sjálfri formanninum háttvirta lá svo mikið á að hann

til stjórnskipunarlaga sem nefndin hefur haft til umfjöllunar var vísað til nefndarinnar ellefta mars síðastliðinn takið eftir því virðulegir þingmenn þessu var vísað til nefndarinnar ellefta mars það er dagurinn sem átti að vera síðasti þingdagurinn að mati framsóknarflokksins framsóknarflokkurinn stóð að því að mynda þessa stjórn eða veita henni hlutleysi sitt á þeim grunni að hún sæti ekki lengur en til tólfta mars eða þingið væri ekki lengur en til tólfta mars og þá fengju menn að ganga til kosningabaráttu en það var ekki fyrr en ellefta mars sem þetta frumvarp var sent nefndinni en það var þó ekki kosið í nefndin fyrr en daginn eftir og fyrri fundur nefndarinnar var föstudaginn þrettánda mars daginn eftir að framsóknarflokkurinn hafði sett það sem algjört skilyrði að þinginu væri lokið þá kemur þessi nefnd saman og kýs framsóknarmann formann sinn til þess að hefja þessi störf um kvöldið á föstudeginum þrettánda mars maður heldur að þessi dagur þrettánda mars hafi verið óheilladagur það virðist vera eins og oft getur verið föstudagurinn þrettándi það hefur greinilega verið í þessu dæmi þegar við lítum á það sem síðan hefur gerst þá er þetta sent út og umsagnaraðilar fá þessa beiðni nefndarinnar um kvöldmatarleytið föstudaginn þrettánda mars og hvað er þeim gert að gera að skila áliti sínu á þessum hugmyndum í síðasta lagi fyrir föstudaginn tuttugu mars viku fá þeir til þess og þar af er laugardagur og sunnudagur náttúrlega innifalinn enda var það svo virðulegir þingmenn að allir sem komu á fund nefndarinnar og lýstu áliti sínu töldu að fresturinn væri allt of skammur og það hefði ekki gefist neitt ráðrúm til þess að skoða málið og laganefnd

um umsagnir að kvöldi föstudagsins þrettánda mars og heiðri að þeim sé skilað tuttugasta mars síðan segir hér í okkar álit eiginleg umfjöllun um málið hófst ekki fyrr en mánudaginn sextánda mars augljóst er að nefndin hefur haft mjög takmarkaðan tíma til að fjalla um málið og er það einstaklega ámælisvert þegar gera á breytingar á grundvallarlöggjöf laganefnd lögmannafélags íslands leggst gegn frumvarpinu og vekur athygli á því að breytingarnar þurfi frekari athugunar við og þetta geta menn kynnt sér nefndarinnar sem er hér lögð fyrir í fylgiskjölum minni hlutinn bendir á að ekki hafi verið gefinn tími til slíkrar athugunar og minni hlutinn tekur undir með ragnhildi helgadóttur prófessor við háskólann í reykjavík sem áréttar mikilvægi þess að farið sé hægt við breytingar á stjórnarskránni eins og segir hér var það ekki einungis nefndinni sem var skammtaður stuttur tími enda gera margir umsagnaraðilar athugasemdir við þann skamma tíma sem þeim er gefinn til að taka afstöðu til svo stórs máls sem stjórnarskrárbreyting er og jafnumfangsmikils frumvarpa s og hér er um að ræða þar nægir að vísa til umsagnar davíðs þórs björgvinssonar sigurðar líndals landssambands íslenskra útvegsmanna viðskiptaráðs íslands samorku rarik og landssambands smábátaeigenda þá eru dæmi þess að umsagnaraðilar hafa einfaldlega talið umsagnarfrest of stuttan til að gera vandaðar efnislegar athugasemdir og má þar nefna reykjavíkurakademíuna ágúst þór árnason frá háskólanum á akureyri og hann segir að hann telji ekki forsvaranlegt að senda skriflega umsögn vegna skamms tíma sem til þess sé gefinn þannig segir hér og við bendum á það minni hluti nefndarinnar málsmeðferð hefur verið verulega ábótavant ekki er nema rétt um mánuður liðinn frá því að frumvarpið var lagt fram á alþingi og umfjöllun nefndar um málið nær ekki þremur vikum þrátt fyrir að ellefu fundir hafi verið haldnir hefur málið alls ekki hlotið nægilega umfjöllun í meðförum nefndarinnar á síðasta fundi hennar taldi formaður ekki ástæðu til að gefa nefndarmönnum tóm til að ræða til hlítar hvort ná mætti samstöðu um einhver ákvæði frumvarpsins umsagnaraðilum var ekki heldur gefinn nægur tími til að skýra sjónarmið sín hvað þá að fjalla um breytingartillögur meiri hlutans sem sumar eru veigamiklar svo sem varðandi stjórnlagaþing sökin á hinni hroðvirknislegu málsmeðferð liggur hjá meiri hluta nefndarinnar þetta liggur alveg ljóst fyrir virðulegi forseti að hér hefur verið ákaflega illa að verki staðið ekki aðeins hefur verið brotin meginregla að leita eftir samkomulagi allra stjórnmálaafla eins og talið var nauðsynlegt í áliti sérfræðinganefndar frá tvö þúsund og fimm heldur hefur verið staðið þannig að máli að umsagnaraðilum hefur beinlínis verið stillt upp við vegg vegna tímaskorts þeim hefur verið skammtaður svo naumur tími að þeir áhugamenn um stjórnarskrána eins og ágúst þór árnason frá háskólanum á akureyri sem hefur í mörg ár fjallað um málefni stjórnarskrárinnar hann segir bara ég treysti mér ekki til þess að taka þátt í þessum leik þetta er of skammur tími og ég ætla ekki að láta bjóða mér að taka þátt í þessu þannig má lesa hans álit því að honum var greinilega nóg boðið þegar hann fær þennan skamma tíma við segjum í þriðja tölulið í okkar áliti sem við köllum rökvilla þriðja rökvilla þremur greinum breytt og heildinni svo vísað til stjórnlagaþings í frumvarpi því sem nefndin hefur haft til umfjöllunar er gerð

kosningum á milli hitt ákvæðið er um að alþingi skuli framselja vald sitt sem stjórnarskrárgjafi til stjórnlagaþings hlutverk stjórnlagaþings verði að skrifa nýja stjórnarskrá það skýtur því skökku við að þau tvö ákvæði frumvarpsins sem eftir standa feli í sér stórar efnislegar breytingar fjalla þau ákvæði annars vegar um auðlindamál og hins vegar þjóðaratkvæðagreiðslu að frumkvæði fimmtán af hundraði kosningarbærra manna hvað felst í þessu virðulegi forseti þarna erum við að benda á það að það er með sama tíma og lagt er til að alþingi gefi frá sér stjórnarskrárvaldið að þá er verið að leggja til tvær efnisbreytingar á stjórnarskránni að sjálfsögðu er átt rökvilla að standa þannig að málum treysta menn stjórnlagaþinginu til dæmis til að afnema alþingi ef svo bæri undir en treysta því ekki til þess að taka ákvarðanir um náttúruauðlindir og þjóðareign á þeim hvaða mat liggur þarna að baki hvers vegna nálgast menn þetta á þennan veg að greina þarna á milli og taka út ákveðin efnisatriði og fela ekki stjórnlagaþinginu að fjalla um þau síðan segir hér í okkar greinargerð stjórnlagaþingi er ætlað að endurskoða stjórnarskrána og mundi því taka þessi ákvæði til endurskoðunar eins og önnur sé traust borið til þess að þingið muni valda starfi sínu og skila niðurstöðu verður að teljast eðlilegt að ekki séu jafnframt gerðar efnislegar breytingar á ákvæðum stjórnarskrárinnar á þessu stigi ekki verður heldur séð að slíkar breytingar hafi mikið gildi enda skal stjórnlagaþing ljúka störfum sautjánda júní tvö þúsund og ellefu gildistími ákvæðanna yrði mjög stuttur og vart séð að um svo brýnar breytingar sé að ræða ákvæðin yrðu ný í stjórnarskrá þegar stjórnlagaþingið tæki þau til endurskoðunar og telur minni hlutinn að með þeirri aðferð sem hér er beitt sé lýst yfir vantrú á að þingið skili tilætluðum árangri þá telur minni hlutinn ekki rökrétt að lýsa yfir vantrausti á almenning með því að taka fyrir í þessu frumvarpi efnisatriði án þess að unnt sé að bera þau undir þjóðaratkvæði á fundum nefndarinnar kom auk þess fram að alþingi gæti unnið að frekari breytingum á stjórnarskránni þar til stjórnlagaþing lyki störfum verði þetta samþykki eins og þetta liggur hérna fyrir núna er til dæmis ekki unnt að bera ákvæðið um þjóðareign undir þjóðaratkvæðagreiðslu því að þá mundi alþingi nú taka ákvörðun um að breyta því ákvæði og síðan mundi væntanlega nýtt þing staðfesta stjórnarskrána og stjórnarskrárbreytingarnar þegar það kæmi saman og þá væri búið að taka spurninguna um þjóðareign út úr meðferð stjórnlagaþingsins og líka taka það út úr því ferli sem hæfist ef við samþykktum bara breytingar á sjötugasta og níundu grein stjórnarskrárinnar sem mundi leiða til þess að framvegis yrðu breytingar á stjórnarskránni bornar undir þjóðaratkvæði þeir sem eru því hér

virðulegi forseti en ekki þannig að við sjálfstæðismenn séum hræddir við að bera mál undir þjóðaratkvæði það liggur fyrir að verði þessi breyting samþykkt eins og meiri hlutinn leggur til verði þetta ákvæði um þjóðareign á náttúruauðlindum ekki borið undir þjóðaratkvæði það verður tekið sér tekið út úr og það er hræðslan sem kemur fram við þjóðaratkvæðagreiðslu við afgreiðslu þessa máls en ekki afstaða okkar sjálfstæðismanna síðan er í okkar greinargerð vikið að einstökum ákvæðum

túlkunaratriði standa út af varðandi ákvæðin og þau fullnægja á engan hátt hinni eðlilegu lögfræðilegu kröfu til ákvæða í stjórnarskrá að þau og skýring þeirra sé tæmandi en ekki opin á þann veg að leiði til lagaóvissu með slíkum ákvæðum vex auk þess hætta á því að lagasetningarvald færist frá alþingi til dómstóla hvað helst í þessum orðum virðulegi forseti í þessum orðum felst mjög alvarleg

vald stjórnarskrárgjafans yfir til stjórnlagaþings heldur og færa lagasetningarvaldið úr höndum alþingis yfir í dómstólana það er hættan með svona opnum ákvæðum hér á hundrað ára afmæli lagakennslu á íslandi kom hingað til landsins hæstaréttardómarinn antonin scalia og lýsti því í smáatriðum hve mikils virði það væri fyrir bandaríkjamenn að eiga þá stjórnarskrá sem samin var með þeim aðferðum sem háttvirtur þingmaður

við og setja löggjöf sem samræmdist kröfum á hverjum tíma en það ætti ekki að framselja það vald í hendur dómurum sem þyrftu ekki að standa neinum reikningsskil og þyrftu aldrei að kalla neinn fyrir einn eða neinn heldur gætu dæmt og fengið sér síðan kaffisopa og látið eins og ekkert hefði skorist þannig að það er miklu nær að huga að því að sem lagasetningarvaldið segir heldur en að lagasetningarvaldið sé að færa vald sitt í hendur dómaranna og að kenna slíkt við lýðræðisbyltingu er fráleitt gjörsamlega fráleitt og þess vegna er andinn í þessu frumvarpi eins og það er samið og eins og það er upplagt með öllu andstæður því að menn séu að styrkja lýðræðið þegar þeir hafa slík opin ákvæði og eru að fela dómurum að hafa meira svigrúm heldur en ella væri ef ákvæðin væru betur samin raunar á þetta við um öll þessi ákvæði sem lúta að efnisþáttum og það eru þessi tvö ákvæði sem lúta að efnisþáttum það er ákvæðum sem lúta að þjóðareigninni og ákvæðum sem lúta að almennum reglum um þjóðaratkvæðagreiðslur að bæði þessi ákvæði hafa að geyma orð og setningar sem eru þess eðlis að það er hægt að túlka það á margvíslegan hátt við gagnrýndum það sérstaklega virðulegi forseti að með greininni um þjóðaratkvæðagreiðslur væri ekki lögð fram að minnsta kosti beinagrind af löggjöf um þjóðaratkvæðagreiðslur og það væri skýrt betur þannig að alþingi hefði meiri

merkingu í því sambandi vísast meðal annars til umsagnar sigurðar líndal þar sem fram kemur að ekki sé hægt að leggja hefðbundna merkingu eignarréttarins í orðið og álitamál hvort nýtt eignarréttarhugtak hafi verið mótað fyrir nefndinni bendi sigurður einnig á að þjóð gæti sem slík ekki verið eigandi nokkurrar eignar þar sem hún gæti ekki verið aðili í lagalegum skilningi þess hugtaks undir þetta sjónarmið taka viðskiptaráð og davíð þorláksson í umsögnum sínum birgir þór rúnarsson og ragnar árnason telja skerðingu eignarréttar leiða til óhagkvæmni og ákvæðið feli í sér þjóðnýtingu og valdi efnahagslegu tjóni samtök um lýðræði og almannahag gagnrýna aftur á móti að hugmyndir um einkaeignarrétt hér á landi gangi nokkuð langt augljóst er því að málið er engan veginn útrætt enda leggja menn mismunandi skilning í hugtakið landssamband íslenskra útvegsmanna gerir athugasemdir við óskýra hugtakanotkun og varar við réttaróvissu sem slíku fylgi samorka tekur undir með þeim og bendir jafnframt á að um það ákvæðið hafi ekki farið fram sú almenna umræða í samfélaginu sem eðlileg sé þegar um er að ræða stjórnarskrárbreytingar í sama streng tekur norðurál minni hlutinn telur einsýnt að ræða verði hugtakið til hlítar þannig að merking þess liggi skýr fyrir og ítrekar ábendingar sínar um málsmeðferð sem ekki hefur gefið tækifæri til slíkrar umræðu fulltrúar sem áttu sæti í auðlindanefnd en hún lauk störfum árið tvö þúsund komu á fund nefndarinnar og lýsti stuðningi við að ákvæðið um þjóðareign yrði stjórnarskrárbundið en þessi grein frumvarpsins tæki þó ekki nema að hluta til mið af tillögu nefndarinnar virðulegi forseti þetta kemur fram að það er engin sátt um hvað felst í hugtakinu þjóðareign og menn geta sagt sem svo að það séu hagsmunaaðilar það séu útgerðarmenn eða orkufyrirtæki eða slíkir aðilar sem dragi í efa að þetta hugtak sé rétt skilgreint og þeir séu að gæta sinna eigin hagsmuna en ég segi þá við háttvirtir þingmenn sem vilja nálgast málið þannig að þetta sé einhver óeðlileg hagsmunagæsla þá bendi ég háttvirtum þingmönnum sem þá skoðun hafa á að lesa álit orkustofnunar orkustofnun hefur engra hagsmuna að gæta annarra heldur en þeirra að átta sig á því hvernig best er staðið að því að nýta þessar auðlindir sem hún er að rannsaka og hvernig hún eigi að koma því þar er valborg steingrímsdóttir lögfræðingur sem skrifar undir það álit og mér finnst það eitthvað gleggsta lýsingin á þeim vanda sem við er að glíma þegar um er að ræða skilgreiningu á því hvað felst í hugtakinu þjóðareign þannig að ég vil hvetja háttvirtir þingmenn til þess að kynna sér það álit sérstaklega því þeir geta örugglega lesið það án þess að vera haldnir þeirri skoðun að það sé verið að gæta einhverra hagsmuna einhvers sem á einhverja sérstakra hagsmuna að gæta hvort sem það er útgerðarfyrirtæki eða orkufyrirtæki þannig að ég hvet til þess að menn kannski lesa það ef tíminn leyfir hér á eftir og lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu sem og hugtaksins nytjastofnar á íslandsmiðum samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða og auðlinda á í eða undir hafsbotni utan netlaga og svo langt til hafs sem fullveldisréttur íslands nær samkvæmt lögum um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins ef litið er framtíðar má hins vegar búast við því að fram komi fjölmargar nýjar auðlindir sem hugsanlega verða skilgreindar sem náttúruauðlindir og þá bendi ég enn á umsögn orkustofnunar engin tilraun er gerð í frumvarpinu eða af hálfu meiri hlutans til þess að ná utan um eða skilgreina með nokkrum hætti í hverju þær nýju auðlindir gætu falist minni hlutinn getur með engu móti fallist á að ljúka vinnu við þetta ákvæði í þessari óvissu síðan víkjum við hér að hugtökum eins og sjálfbær þróun og líffræðileg fjölbreytni það er látið í veðri vaka með því að fella greinar sem fjalla um sjálfbær þróun og líffræðilega fjölbreytni sé verið að koma til móts við okkur sjálfstæðismenn síðan er í hinu orðinu sagt að það hafi engin efnisumræða farið fram í nefndinni þetta stenst ekki það var engin efnisumræða hafin í nefndinni þegar meiri hlutinn ákvað að taka þessar greinar út þess vegna vegna þess að þær sættu svo harðri gagnrýni af hálfu allra umsagnaraðila og það vöknuðu fleiri spurningar en átti að svara þegar menn fóru að ræða um hvað fælist í hugtakinu sjálfbær þróun umhverfi sem stuðlar að heilbrigði og líffræðileg fjölbreytni að meiri hlutinn ákvað einhliða að fella þetta niður án

illa settir að eltast við slík sjónarmið og ætla að koma þeim í stjórnarskrá enda er það það fyrsta sem fellur út en auðvitað á eltingarleikurinn við framsóknarflokkinn að leiða til þess að menn sjái að sér og felli ákvæðið um stjórnlagaþingið út það liggur i augum uppi varðandi aðra grein þá er þar lagt til að lögfest verði sú regla að breytingar á stjórnarskrá séu bornar undir atkvæði þjóðarinnar þar sem meiri hluta atkvæða þarf til að samþykkja slíkar breytingar þó þannig að áherslur í það minnsta atkvæði tuttugu og fimm af hundraði kosningabærra manna er með þessu er ætlunin að tryggja að breytingar nái lágmarksstuðningi kjósenda það kemur fram hjá umsagnaraðilum að rökstuðning skorti fyrir því að þessi leið væri valin og bent á ýmsar aðrar leiðir það er davíð þór björgvinsson nefndur til sögunnar í okkar áliti og einnig ragnhildur helgadóttir prófessor telur minni hlutinn að lágmark samkvæmt ákvæðinu sé sett of lágt enda sé hætta á að stjórnarskrárbreytingar nái þannig fram að ganga með einungis stuðningi fjórðungs þjóðarinnar þá telur minni hlutinn að nauðsynlegt sé að lögfesta í ákvæðinu reglur sem tryggi vandaða málsmeðferð frumvarps til stjórnskipunarlaga á alþingi vandaðri málsmeðferð heldur en fer fram núna þar sem farið er á svig við öll meginsjónarmið um vandaða málsmeðferð og þá yrði það lögfest og stjórnarskrár gildi ef menn yrðu skyldugir til þess að ástunda hér vandaða málsmeðferð og spurning hvort þau ákvæði þurfi ekki að vera harðari heldur en við lögðum til miðað við þá reynslu okkar sem við höfum haft af störfum í þessari nefnd og hvernig menn hafa viljað traðka á stjórnarskránni og traðka á rétti alþingis til að setja stjórnarskrá dæmalaust þannig þurfi að setja skýrar og afmarkaðar reglur sem ætlað er að tryggja að svo verði að það verði vönduð meðferð við stjórnarskrá það veitir ekki af eftir að við höfum kynnst þessum leik sem við erum að ganga í gegnum núna með

að krefjast til þess þurfi til að mynda að líða lengri tími milli umræðna til að tryggja þingnefnd nægilegan tíma til að fjalla um málið það er a sem við höfum reynt og séð á undanförnum vikum og séð og heyrt kvartanir umsagnaraðila að enginn tími sé til að skoða þetta mál eða búa sér til ígrundaða afstöðu þá verður að tryggja að lýðræðislega kosnir fulltrúar á alþingi séu slíku máli fylgjandi til að það nái fram að ganga og því telur minni hlutinn hugsanlegt að gera þá kröfu að aukinn meiri hluta stjórnarskrárgjafans sé fylgjandi breytingu á stjórnarskrá til að slík breyting fari í þjóðaratkvæðagreiðslu við höfum verið frá upphafi fúsir til þess að taka þessa grein sérstaklega og ganga frá henni við afgreiðslu þessa máls við höfum margoft lýst okkur fús til þess reynsla okkar í þessari málsmeðferð núna segir okkur að það verður að búa mjög vel um hnútana í þessu til að tryggja eðlilega aðild og aðkomu allra og betra þá að hafa slíkt ákvæði í stjórnarskránni að menn geti ekki vaðið hér fram eins og gert hefur verið við þessar breytingar um þriðju grein segjum við minni hlutinn telur mikið skorta á að ákvæði þriðju greinar frumvarpsins hafi verið rætt til hlítar í nefndinni mörg atriði þess eru óljós og óskýr einkum þó hvað fallið getur undir skilgreininguna tiltekin lög eða mikilvægt málefni sem varðar almannahag eins og meiri hlutinn leggur til í fyrstu málsgrein þriðju grein það kemur fram hjá okkur að nokkrir umsagnaraðilar geri athugasemdir við ákvæðið og við teljum að í ákvæðinu þurfi að skýran nánar með afmörkuðum dæmum hvaða lögum eða hvers konar mikilvæg málefnum sé eðlilegt að vísa til samþykktar eða synjunar þjóðarinnar og það eru gerðar athugasemdir við prósentur hvað margir geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu og annað samtök atvinnulífsins eru með sín sjónarmið og fleiri samtök eru með sjónarmið varðandi þetta sem ég ætla ekki að ítreka hér ég tel að þriðju grein sé efnisgrein sem eigi að bíða stjórnlagaþings ef menn ætla á annað borð að ryðja þessu hér í gegn og þá ráðgefandi líka þegar þetta er efnisatriði sem á að taka fyrir eftir að við höfum samþykkt aðra grein frumvarpsins um breytingar á sjötugasta og níundu grein síðan er það fjórða grein virðulegi forseti sem ég hef gert hér að umfjöllunarefni þar sem ég hef talað hér um niðurlægingu alþingis að ætla sér að standa á því að alþingi stígi til hliðar eins og meiri hlutinn vill ýta alþingi út og skapa þær aðstæður hér í þjóðfélaginu að það síðasta sé tekið frá alþingi sem átti að lokavald til að ákveða hvernig staðið er að breytingum á stjórnarskránni og telja sér trú um að það sé það brýnasta sem nú blasir við þjóðinni að svipta alþingi þessu valdi hve dæmalaust að menn sem hafa ritað undir drengskaparheit að stjórnarskránni að flytja slíkar tillögur hér í þingsalnum að svipta alþingi þessu valdi ég hélt virðulegi forseti satt að segja að ég þyrfti aldrei að standa hér í ræðustól og ræða mál á þessum grunni en þetta mál er tilkomið til þess að þessi ríkisstjórn yrði til til þess að það yrði orðið við óskum framsóknarflokksins að

það er að kjósa til sveitarstjórna árið tvö þúsund og tíu að fara þá að kjósa persónukjöri fólk á stjórnlagaþing og varpa þannig skugga á sveitarstjórnarskosningarnar það er nýjasta tillagan af því það er talið að það muni kosta

var nefnt það kom svo á þá að þeir gátu náttúrlega ekkert sagt og ef sú þögn ef það er litið er á hana sem sama og samþykki sýnir það best hvers lags hráskinnaleikur er hér leikinn vegna þessa máls staðreynd er að þetta varðandi stjórnlagaþingið er mjög illa unnið og illa undirbúið og hér eru í öllum flokkum andstæðingar þess að þessi leið verði farin ég fullyrði það það eru sem betur fer hér þingmenn í öllum flokkum sem er misboðið þegar flutt er hér inn á þingið frumvarp sem miðar að því að þingið stígi til hliðar og

segi það virðulegi forseti og les hér það sem segir í okkar nefndaráliti minni hlutinn undrast í ljósi þess að á undanförnum árum hefur verið rætt um veg og virðingu alþingis og spurninguna um stöðu alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu að þeir sem mest hafa talað um að verið sé að styrkja stöðu alþingis og efla á alla lund skuli standa að tillögu sem miðar að því að veikja alþingi meira en nokkru sinni að svipta alþingi valdinu til að breyta stjórnarskránni það er hornsteinninn í valdastöðu alþingis í stjórnskipulagi lýðveldisins að alþingi hafi vald til að breyta stjórnarskránni nú koma þeir sem talað hafa um það að verið sé að setja alþingi niður og flytja tillögu um að svipta alþingi þessum rétti og fela það einhverjum öðrum með þessu eins og það ákvæði hefur verið allt frá lýðveldisstofnun virðulegi forseti hvert er þetta vald flutt

sig fram að ná endurkjöri þessi hópur þarf ekki að bera ábyrgð gagnvart nokkrum hann bara kemur og ákveður hann minnir svolítið á dómara þeim ber þó að fara að lögunum það er þó meginreglan að þeim ber að fara að lögunum þessum mönnum ber bara

tillögur sem hafa verið undan af sérfróðu fólki fulltrúi framsóknarflokksins í ráðgjafarhópnum vill að hópurinn komi að auðu borði það liggi ekkert fyrir hann komi bara að auðu borði og setjist niður og segi ja nú eigum við að semja nýja stjórnarskrá frá allherjarnend þetta vill fulltrúi framsóknarflokksins fulltrúinn í ráðgjafarhópnum sem er löglærður og prófessor í lögfræði var þó þeirrar skoðunar að það væri nauðsynlegt að semja einhver gögn og leggja fyrir stjórnlagaþingið til þess að menn vissu þó kannski þegar þeir kæmu til þingsins hvað þeir ættu að ræða um nei það var ekki fulltrúi framsóknarflokksins í ráðgjafarhópnum taldi að það væri ástæðulaust það ætti bara að koma að auðu borði við teljum að það sé með eindæmum hvernig að þessu máli er staðið og það er sama hvar drepið er niður við erum andvígir því að standa þannig að máli varðandi þetta stjórnlagaþing teljum að það megi segja í greinargerð eða nefndaráliti að ef það yrði hér samkomulag gætu menn breytt sjötugasta og níundu grein stjórnarskrárinnar og sett síðan að fela komandi þingi að taka ákvörðun um það hvort það vilji kalla saman ráðgefandi stjórnlagaþing og það verði á valdi alþingis að taka ákvörðun um það en alþingi verði ekki svipt réttinum í þessu máli virðulegi forseti samantekt okkar um þetta mál er þannig sérnefnd um stjórnarskrármál hefur undanfarna daga haft til umfjöllunar frumvarp flutt af fulltrúum fjögurra þingflokka á alþingi þar sem lagðar eru til þrjár breytingar á stjórnarskrá auk viðbótarákvæðis um stjórnlagaþing frumvarpið er flutt sem liður í pólitískum hrossakaupum við myndun núverandi ríkisstjórnar til að fá framsóknarflokkinn til að verja ríkisstjórnina vantrausti í umræðum um málið og málsmeðferð nefndarinnar hefur orðið ljóst að a málið er vanbúið enda gáfust sérfræðinganefnd einungis þrjár vikur til að vinna tillögur um málið og fjórar vikur hafa gefist til þinglegrar meðferðar b ekki er fyrir hendi víðtæk samstaða um málið og afgreiðslu þess eins og jafnan hefur verið undanfarin fimmtíu ár þvert á móti er málið flutt og afgreitt úr nefnd í miklu ósætti c ekki er fyrir hendi samstaða meðal umsagnaraðila málsins um gildi þess d fjölmörg sjónarmið og athugasemdir hafa komið fram frá sérfræðingum við frumvarpið sem þarfnast að mati minni hlutans frekari skoðunar e fjölmargir umsagnaraðilar vekja athygli á óljósri hugtakanotkun og vafa við túlkun einstakra ákvæða sem valdið geti réttaróvissu og málarekstri fyrir dómstólum f ekki er nein samstaða innan nefndarinnar um greiningu á kostnaði við lagasetninguna með hliðsjón af þessu viljaleysi meiri hlutans til að leita samkomulags við minni hlutann og því að skammur tími er nú til loka þings og mörg mikilvæg mál á dagskrá þess fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu telur minni hlutinn ekki raunhæft að ljúka með fullnægjandi hætti efnislegri umfjöllun og ná sameiginlegri niðurstöðu um ákvæði frumvarpsins að svo stöddu minni hlutinn leggur því til að frumvarpinu verði vísað frá með svofelldri rökstuddri dagskrá þar sem færð hafa verið gild rök fyrir því að ekki sé raunhæft að ljúka með fullnægjandi hætti efnislegri umfjöllun og ná sameiginlegri niðurstöðu um ákvæði frumvarpsins að svo stöddu samþykkir alþingi að málinu verði vísað frá og tekið fyrir næsta mál á dagskrá alþingi fyrsti apríl tvö þúsund og níu björn bjarnason sturla böðvarsson birgir ármannsson og jón magnússon þetta er okkar álit ef þessar umræður hefðu farið fram hér í gær fyrsta apríl hefði maður kannski haldið að þettaværi aprílgabb en því miður er þetta ekki aprílgabb þetta er miklu alvarlegra mál en svo þetta er í raun og veru gabb gagnvart þjóðinni fyrst og síðast það er verið að láta eins og með þessu sé verið að bjarga einhverjum málum sem komu hér upp vegna bankahruns það er stóra gabbið í þessu það sem er hins vegar verið að gera með þessu er að bjarga þessari lélegu ríkisstjórn sem hér situr og tryggja að framsóknarflokkurinn sem sagðist standa að henni til þess að ljúka málum hér á þinginu tólfta mars tryggja það að hann hangi þó með henni til annars apríl eða ég veit ekki hve lengi því að ég trúi því ekki og ég heiti á háttvirtu þingmenn að koma í veg fyrir að þessi ósköp gangi hér yfir alþingi að þessi tillaga meiri hluta sérnefndar um stjórnarskrá nái fram að ganga og það verði fleiri en ég sem átti sig á því að hér er vegið að sjálfri stjórnskipuninni með þeim hætti að við háttvirtir þingmenn erum nú að brjóta í bága við það drengskaparheit sem við gáfum þegar við settumst hér það er ein hátíðlegasta stundin hér á þingi þegar nýir þingmenn koma til setu í þingsalnum þegar gengið er til þeirra með möppu og þeir beðnir um að undirrita drengskaparheit það er ein hátíðlegasta stundin sem við erum vitni að hér í þessum sal nú stöndum við hér og þá er verið að fjalla um tillögu sem gengur þvert á það heit okkar að standa vörð um stjórnarskrána við erum að vega að stjórnarskránni við erum að vega að stjórnskipuninni við erum að grafa undan virðingu alþingis og við erum að vega að heiðri alþingis það stendur í áliti meiri hluta nefndarinnar að það sé eðlileg krafa að alþingi víki til hliðar stígi til hliðar þegar sjálf stjórnarskráin er annars vegar og það er ekki gefinn neinn tími til að fjalla um málið það á bara að valta það hér í gegn yfir okkur í minni hlutanum og lagt á það að þetta mál komi hér á dagskrá til þess að það sé hægt að halda áfram að valta yfir okkur sjálfstæðismenn menn átta sig ekki á því að þeir eru að valta eftir heiður alþingis þeir eru að valta yfir þeirra eigin undirskriftir um drengskaparheitið við stjórnarskrána þegar þeir standa að málum með þessum hætti er það virkilega svo að sómakennd þingmanna sé þannig að þeir eru í senn að ganga á svig við sín eigin heit og gabba þjóðina að láta eins og með þessu séu þeir að koma til móts við einhver meginsjónarmið sem hafi komið upp meðal þjóðarinnar ég tek undir það sem kom fram í útvarpsviðtali við háttvirtan þingmann kristrúnu heimisdóttir það var engu líkara en að það hefði runnið eitthvert æði á fólk æði sem birtist núna í því að alþingi sé ýtt til hliðar og það sé það brýnasta sem þurfi að gera hér í þessu landi hverjir hafa bent á það hvaða aðilar aðra komið að máli við háttvirtir